Oczywiście musimy się cieszyć z tego, że państwa koreańskie nawiązały ponownie dialog, z tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych być może spotka się z przywódcą Korei Północnej, ale musimy mieć do tego problemu duży dystans.

W związku z czym wydaje mi się, że kluczem do rozwiązania problemu oczywiście przy uwzględnieniu siły Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a także Rosji są jednak Chiny.